Franchement, cher Monsieur Preda, cher Dan, les États Unis n'ont pas attendu la gauche européenne pour bafouer le droit international.

Trump, c'est ton choix, ce n'est pas le choix de la gauche européenne!